Egyik sem politikai kérdés, hanem mindkettő emberi jogi természetű kérdés.

Az orosz parlament határozatban kérte fel az Európai Parlamentet és a világ más parlamentjeit, hogy működjünk együtt egy független, nemzetközi tényfeltáró vizsgálatban, amelynek tárgya a délkelet ukrajnai polgári lakosság sérelmére sorozatban elkövetett bűncselekmények.

Az őshonos nemzeti közösségek emberi jogaira vonatkozóan számos ENSZ, Európa Tanács, illetve európai uniós norma áll rendelkezésre.